Przyjmując dzisiejsze sprawozdanie dotyczące programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, prześlemy pozytywny sygnał naszym obywatelom, że Unia Europejska wspiera najbardziej potrzebujących i najbiedniejszych mieszkańców Wspólnoty bezpłatnym przydziałem żywności. Program dystrybucji żywności, podobnie jak program Owoce w szkole czy Mleko w szkole, zmienia stosunek i nastawienie do Unii Europejskiej, Unii, która przez to staje się bardziej przyjazna i bliska dwóm ważnym grupom społecznym ludziom potrzebującym i młodzieży.